Prehlbujúca sa zmena klímy a rozširujúca sa púšť vyháňa moslimov zo severu do úrodnejších oblastí, kde potom vzniká spoločenské napätie založené aj na etnických a náboženských rozdieloch. Skupina Boko Haram, ktorá operuje v štátoch Borno, Yobe a Adamawa ohrozuje teroristickými útokmi nielen policajné stanice či vojenské zariadenia, ale útočí aj na školy, kostoly či poľnohospodárske farmy. A neúmerné reakcie nigérijskej armády však dopadajú opäť na civilné obyvateľstvo, keď sú aj armádou ničené obydlia či školy. Preto musíme apelovať na nigérijské úrady, aby opatrenia, ktoré musí armáda v záujme stability krajiny urobiť, boli primerané a neprenášali sa na civilné obyvateľstvo. Musíme tiež žiadať, aby nigérijské orgány urýchlene zahájili náboženský dialóg medzi jednotlivými skupinami s cieľom eliminovať náboženskú a etickú neznášanlivosť v krajine. Problémov v Nigérii je veľa. Neznamená to však, že sa budeme na trápenie občanov tejto krajiny nečinne pozerať.